Herr Präsident, Herr Barroso! Ich möchte gerne zwei konkrete Punkte ansprechen Es ist wichtig, dass bei diesem Rat jetzt ein Wachstumspakt beschlossen wurde. Davon ist aber viel auf Sand gebaut. Von den 120 Milliarden Euro sollen 55 Milliarden aus Strukturfondsgeldern kommen. Ich verstehe bisher nicht, wie die kurzfristig mobilisiert werden sollen, ohne dass die Mitgliedstaaten zusätzliche und kurzfristige Einzahlungen in den EU Haushalt vornehmen. Ich würde gerne von Ihnen genau und dezidiert wissen Gibt es diese Einzahlungen, welche Verpflichtungen sind dort eingegangen worden, damit diese 55 Milliarden Euro jetzt tatsächlich in nachhaltiges Wachstum fließen können?

Das bedeutet Einstimmigkeit im Rat und damit auch ein Vetorecht für Großbritannien und andere Gegner. Ich kann Sie nur auffordern Machen Sie diese Bankenunion, aber machen Sie sie auf der Basis der Gemeinschaftsmethode, und das bedeutet auf der gleichen Basis, wie wir hier bereits über die gemeinsame Bankenaufsicht verhandelt haben. Die demokratischen Rechte des Europäischen Parlaments dürfen dort nicht ausgehebelt werden! Ich bitte Sie, auf dieser Basis vorzugehen!